en háttvirtur þingmaður hefur mestan áhuga á sjálfstæðisflokknum og rannsóknarskýrslunni sem við afgreiddum og ég greiddi atkvæði með þingsályktunartillögu hér á þinginu um það hvernig þingið ætti að bregðast við hina pólitísku ábyrgð tók sjálfstæðisflokkurinn út í síðustu kosningum þegar hann fékk verstu niðurstöðu í áttatíu ára sögu sinni þannig var það þannig er lýðræðið í framkvæmd á íslandi háttvirtur þingmaður spyr um stjórnlagaþingið ég veit ekki hversu oft ég þarf að koma hingað upp til að útskýra fyrir háttvirtum þingmanni að ég tel aðrar leiðir farsælli til endurskoðunar á stjórnarskránni og ég lýsi mig reiðubúinn til þess að taka þátt í því endurskoðunarstarfi og ég tel okkur hafa úr miklu að moða sem undirbúningsvinnu fyrir það starf ég hef hins vegar aldrei verið kallaður á fund hæstvirtur forsætisráðherra eða nokkurs annars ráðherra til þess að ræða þau mál það er enginn áhugi hjá ríkisstjórninni til þess að eiga þverpólitískt samstarf um það